Die Eltern, die Mütter, die diese Produkte kaufen, dürfen nicht irregeführt werden, sondern müssen wirklich wissen, was sie ihren Kindern an Nahrung zuführen.

Das heißt, wir nehmen im Verhältnis zum Körpergewicht sehr viel Nahrung auf.